Eu am fost raportor pe aviz din partea Comisiei ENVI în acest dosar și, în aceste condiții, susțin adoptarea unei rezoluții care să exprime poziția Parlamentului asupra măsurilor de combatere a bolilor neurodegenerative, în special a maladiei Alzheimer, prin programarea în comun a activității de cercetare.

Avansul în știința medicală și nivelul de trai din țările dezvoltate au creat premisele creșterii speranței de viață, iar numărul persoanelor afectate de bolile neurodegenerative a crescut și el. Este o problemă care se pune pe mai multe aspecte. Sunt aspecte care privesc calitatea vieții celor afectați de aceste boli, impactul pe care boala îl are asupra celor apropiați sau asupra persoanelor care îi îngrijesc. Este în egală măsură o problemă care vizează sustenabilitatea sistemelor de sănătate, care vor trebui să facă față unui număr crescut de pacienți, în condițiile în care îmbătrânirea populației sporește ponderea persoanelor care nu mai sunt active în câmpul muncii.

Rezoluția pe care o propunem pune accentul în egală măsură pe rezultatele pe care coordonarea acțiunilor de cercetare le va avea și măsura în care acestea vor aduce o îmbunătățire a situației actuale. Pledez, deci, pentru o dublă focalizare a eforturilor, atât pe cercetarea științifică, cât și pe reflectarea acestora la nivelul rezultatelor în calitatea îngrijirii de care pacienții pot beneficia. Având în vedere interesul pe care Parlamentul l a manifestat în decursul timpului în acest domeniu și importanța acestui dosar, care este un proiect pilot pentru programarea în comun a activității de cercetare, este esențial ca poziția Parlamentului să fie avută în vedere în redactarea concluziilor Consiliului. Parlamentul trebuie implicat în toate inițiativele de programare comună viitoare în domeniul cercetării, iar articolul 182 al Tratatului de la Lisabona asigură o bază legală potrivită pentru dezvoltările viitoare în acest domeniu